Dober dan, poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni! Kaj naš ta amandma predlaga? Da enostavno črtamo to, da se odpovemo informativnemu izračunu, poenostavljeno povedano oziroma informativnemu izkazu, kako in kaj bodo stvari takole. Ker se nam zdi neverjetno, ne, da je Vlada prišla z zakonom, kjer predlaga, da se avtomatični informativni izračun pravic ukine iz zakona, čeprav imajo do uvedbe še eno leto časa. Prav ste slišali. Se pravi, od danes pa do takrat, ko naj bi se to uvedlo, je še leto dni časa in ministrstvo že danes ugotavlja, da tega ni zmožno narediti. Če obrnem zgodbo na glavo, v času tiste naše Vlade, saj veste, je bila dohodnina kar precej zahtevna stvar, ko smo si pisali, sami vlagali izračune in tako naprej, in ko se je naredil takrat informativni izračun dohodnine, ki smo ga avtomatsko dobili na dom, je takrat marsikdo govoril o tem, da je to nemogoče, da stvari ne bodo funkcionirale, da ne bodo dobre. Veliko je bilo nasprotnikov tega, ampak to se je naredilo, danes je to standard, s tem smo vsi zadovoljni, da dobimo od države mi informativni izračun. Ko se je nekaj podobnega želelo narediti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, pa zdaj tole. Številni razpravljavci so danes že povedali, da je ta sistem izjemno zakompliciran, in ko si starš, vsak dan niti ne veš, do katerih pravic si upravičen, kaj ti pripada, kaj ti ne pripada, moraš imeti svetovalca, da ti vse razložijo, katere detajle, na kaj vse lahko zaprosiš, na kaj ne. Skratka, ni neke jasnosti in zato je bil predlog potem, da bi dobili informativni izračun teh pravic izjemno koristen. Seo vsi smo se ga veselili in to pozdravljali takrat, ko se je ta stvar sprejemala, danes pa nekdo pride in reče, sicer imamo še eno leto časa do tega, ampak danes ugotavljamo, da to ni možno in da tega ne bomo storili. Meni se zdi to noro in neverjetno. Mislim, če kaj, potem bi od Vlade, ki je obljubljala debirokratizacijo, drugačne pristope, odpravljanje birokratskih ovir in drugih neumnosti, potem bi od Vlade, ki je zdaj prevzela vse dolžnosti, pričakoval da se usede dol in da v tem letu napne vse sile, da tisto, kar je zapisano v zakonu, lahko tudi realizira, ne pa, da leto dni pred uveljavitvijo tega kapitulira, da reče, ne gremo se, to je prezahtevno. Živimo v svobodnem svetu, živimo v svetu digitalizacije in občutek imam, če bi se resno lotili tega projekta, čeprav je zahteven, težek, se strinjam z vsemi tistimi, ki ste dejali, da je stvar komplicirana, težka in zahtevna. In ravno zato bi morala biti izziv, da najdemo način v tem letu dni, ko je še časa do tega, da se to uveljavi, da bi našli način, kako vendarle spraviti v življenje te informativne izračune. In ta naš amandma, ki je danes pred vami, če ga boste podprli, boste dejansko prispevali k temu, k resnični debirokratizaciji. S tem, s podporo našemu amandmaju prispevate k temu, da bo Vlada prisiljena, da v enem letu najde rešitev, ne da obupa, ne da se vda in reče, to ni možno, ampak je dolžna v enem letu rešitev za informativne izračune najti. In mislim, da so informativni izračunu potrebni, ker morda, ne vem, tisti, ki imate že nekoliko starejše otroke, ki ste že izven tega, vas ta problematika ali pa ta tematika niti ne zadeva. Nam, poslanci, ki imamo nekoliko mlajše otroke, smo v te zadeve bolj vpeti, se družimo ali pa srečujemo tudi s starši, ki se dnevno s temi stvarmi ukvarjajo, in vsakdo jamra in se pritožuje, ne. Da resnično moraš biti ekspert, da razumeš vse stvari, kaj je potrebno in kaj ne. Zakaj je tako, zakaj ne. In še enkrat pravim, ne, - informativni izračun bi tukaj bil pravi pristop, prava pot k debirokratizaciji, velika pomoč staršev staršem in se mi zdi to nesprejemljivo, da leto dni, preden bi se to moralo zgoditi, vlada obupa in reče: "Ne grem se več." Nam se to enostavno ne zdi sprejemljivo in to je razlog, zakaj smo ta amandma vložili. Ne gre za nič ideološkega, ne gre za nič pretirano političnega, gre samo za debirokratizacijo in normalizacijo države do te mere, da našim državljanom poslovanje z državo čim bolj olajšamo in ga poenostavimo. In v današnjem svetu je leto dni časa dovolj, da bi našli rešitve, kako ta problem rešiti. Skratka, vabim vas, da vsi skupaj ta amandma podpremo in s tem tudi celotno vlado prisilimo k temu, da v tem letu dni, ki ga ima še na razpolago, najde rešitev, da se bodo ti informativni izračuni v praksi tudi zgodili.